Voorzitter, laten we heel duidelijk zijn Kopenhagen is mislukt en eigenlijk zijn er drie grote verliezers in Kopenhagen de Verenigde Naties, de Europese Unie en het klimaat.

Graag concreet antwoord. Wie gaat in Mexico namens Europa spreken? Ten tweede, de Verenigde Naties.

Dan ten derde het klimaat. Ja, we hebben 2 graden afgesproken, maar 2 graden betekenen ook iets.

Ik vraag de EU om met die 30 procent te komen. Graag een reactie daarop, want dat is de enige manier om leiderschap te tonen en 2010 het jaar te maken van de Verenigde Naties, de Europese Unie én het klimaat.